hæstvirtur forseti það er ástæða til að hafa áhyggjur af gömlu flokkunum í stjórnarandstöðunni það sýnist vera þannig að því betur sem gengur í efnahagsmálum því meira sem lífskjörin batna því meira sem atvinnuleysi minnkar því meira sem hagvöxturinn eykst því önugri verða þeir mér finnst þetta raunverulega ótrúleg afstaða hve erfitt er að gleðja stjórnarandstöðuna og mér datt í hug undir umræðunni hvort þetta væru eftirköst af því sem fram fór í dag hvernig stjórnarskrármálinu lyktaði þar sem meðal annars stjórnarandstöðuþingmenn sumir sögðu að sú atkvæðagreiðsla sem þar fór fram væri mælistika á styrkleika stjórnarflokkanna sú niðurstaða var þrjátíu og fimm fimmtán stjórnarflokkunum í hag en þetta er alveg ótrúlegt virðulegi forseti þessi málflutningur vegna þess að það sem stóð upp úr hjá stjórnarandstöðunni var að áætlunin byggði á veikum grunni að þetta væru rangar áherslur í atvinnumálum og það voru tíunduð svik í atvinnuuppbyggingu

og ástæða til að fara yfir það vegna þess að þegar talað er um svik í atvinnuuppbyggingunni þá er alveg ljóst að atvinnuleysi hefur ekki lækkað úr tíu í sex og hálft prósent af sjálfu sér það er alveg ljóst hagvöxturinn hefur ekki farið upp í þrjú prósent sem er meira en gerist í evrópulöndunum af sjálfu sér og þrjú prósent á sama tíma og hann er að minnsta kosti helmingi minni annars staðar það er alveg ljóst að þingmennirnir sem hér hafa talað frá sjálfstæðisflokki og framsóknarflokki skilja það ekki að það eru ýmsir fjárfestingarsamningar í gangi sem gerðir hafa verið einir sex fjárfestingarsamningar fjórar til fimm í undirbúningi mikið af opinberum verkefnum eru í gangi upp á nærri hundrað milljarða króna háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson kvartaði yfir því að hér ætti frekar að skoða rekstrarumhverfi fyrirtækja hvað hefur ríkisstjórnin verið að gera í þeim málum jú við erum með skattaívilnanir í fjárfestingarsamningum sem af gagnast mikið endurgreiðsla á virðisaukaskatti vegna viðhaldsframkvæmda og svo framvegis og svo framvegis

óvissan í alþjóðlegum efnahagsmálum sem hefur valdið erfiðleikum í fjármögnun í fjárfestingum það er það sem fyrst og fremst er um að ræða ég vil segja það virðulegi forseti að það að tala um veikan grunn fyrir þessari fjárfestingaráætlun er auðvitað rangt vegna þess að við erum að tala um það að til dæmis af veiðigjaldinu sem er áætlað að verði fjörutíu til fimmtíu milljarðar fari sautján milljarðar í fjárfestingar og af arði af sölu á bönkunum sem verða sjötíu og fimm milljarðar fari tuttugu og tveir milljarðar í fjárfestingar við erum að tala um að fjárfestingin geti orðið á árinu tvö þúsund og fjórtán rúmlega nítján prósent sem hlutfall af landsframleiðslu en var fimmtán komma tvö prósent á þessu ári þetta er fjögur prósent aukning á tveimur árum virðulegi forseti og við erum að tala um hundrað tuttugu og fimm milljarða í tekjur af eignarhlut og arði í bönkum á næstu þremur árum og veiðigjaldinu og það er þrjátíu prósent af þessari fjárfestingu sem fer í fjárfestingaráætlunina og afganginum er hægt að verja meðal annars til að treysta hag ríkissjóðs og að greiða niður skuldir það er rétt sem háttvirtur þingmaður ólína þorvarðardóttir sagði áðan hér er fyrst og fremst á ferðinni stjórnarandstaða sem er